þessi orðræða kom upp vegna þess að ríkisendurskoðun hefur ár eftir ár í skýrslum sínum um meðferð og framkvæmd fjárlaga vakið athygli á því að nánast ekkert eða mjög lítið er gert með ábendingar þeirra þess vegna standa þessi orð sem háttvirtur þingmaður katrín júlíusdóttir vitnaði hér til eru að velkjast ár eftir ár sömu vandræðin sömu ábendingarnar menn falla oft í þá gryfju að kenna einstökum stofnunum um en vandinn er að mínu mati miklu frekar hjá framkvæmdarvaldinu sjálfu hjá ráðuneytunum hjá ráðherrunum sem hafa að engu eða litlu vilja og tilskipanir alþingis og nefnda þess og stofnana eins og ríkisendurskoðunar þessu vildi ég bara vekja athygli á svo menn séu ekki að hlaupa frá því hvar raunverulegi vandinn er hann er hjá framkvæmdarvaldinu sjálfu ég á eftir að sjá það núna og tek alveg undir þau orð með háttvirtum þingmönnum birki jóni jónssyni sem ég tel að hafi lýst því enn að minnsta kosti í störfum fjárlaganefndar að vilja taka á þessu þá vona ég bara að við sjáum árangur þess við fjárlagagerðina núna í haust en ég vil ítrekað benda á að því það var minnst hér á vinnumarkaðinn að það er alveg ljóst að það verður að breyta hér um stefnu í atvinnumálum í stóriðjumálum ef menn eiga að ná jafnvægi á vinnumarkaði eins og til dæmis hjá landspítala háskólasjúkrahúsi þar sem sárvantar núna fagfólk hjúkrunarfólk og svo framvegis einmitt vegna þenslu og rangrar stefnu í atvinnumálum